Credo comunque importante ribadire come non si possa parlare di questa posizione del Consiglio come di una posizione di tagli. È una posizione che, come ho già avuto modo di ricordare parlando in senso più ampio del bilancio, determina un consolidamento di posizioni per quanto riguarda alcune rubriche di spesa è il caso ad esempio della voce 1b sulla coesione, relativamente alla quale peraltro la posizione del Consiglio ha determinato zero proposte di riduzione sul fronte degli impegni e appena duecentoventi milioni sul fronte dei pagamenti, su un contesto complessivo di oltre cinquantun miliardi, ed è un bilancio in cui altre rubriche di spesa, a cominciare proprio da quella che ci occupa in questo dibattito, vedono comunque confermata dalla posizione del Consiglio una crescita significativa rispetto all'anno precedente. È un dato di fatto che un confronto nel passaggio nell'approvazione di un nuovo bilancio vada necessariamente fatto rispetto all'ultimo che è stato approvato, situazione che, come dicevo prima, vede peraltro il Consiglio adottare una posizione che, non solo non è affatto peggiorativa, ma anzi significativamente migliorativa rispetto al bilancio 2014 attualmente vigente, ma è anche assolutamente idonea a dare conferme rispetto a quello che attualmente è in discussione relativamente al 2014, circa le aspettative della Commissione, quindi parlo di rettificativi sui quali il Consiglio andrà presto ad esprimersi. Ciò detto, ringrazio ancora il Parlamento e tutti i deputati che sono intervenuti per i contributi e sono certo che la nostra Presidenza, così come è riuscita a trovare una sintesi, non banale in questa fase storica, in seno al Consiglio, riuscirà a lavorare al fianco anche di Parlamento e Commissione per arrivare in fondo al negoziato sul bilancio.